Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani ministri, ministrice, predstavniki ministrstev, prav lep pozdrav. Razvoj, znanje, sociala, varnost, zdravje, okolje in stabilne javne finance so prioriteta LMŠ, ki smo jo zagovarjali pri pogajanjih z našimi partnerji pri oblikovanju rebalansa proračuna. V prvem planu so bili ljudje, potrebe vseh generacij. Gledali smo celoten gozd, ne posamezna drevesa. Bi lahko dobili več z drugačnim upravljanjem z javnimi sredstvi na eni strani ali bolj učinkovitim pobiranjem davkov oziroma davščin na drugi? Vsekakor, a to je odgovornost vsakega od nas. Največja odgovornost pa je prav na politiki in predvsem uradnikih, ki z javnim denarjem upravljajo. Ljudje moramo začeti zaupati, da se z našim denarjem ravna gospodarno. Ne morem pa mimo različnih državnih podjetij, ki jim ljudje ravno tako plačujemo določene dajatve v obliki cestnin, trošarin, različnih taks, omrežnin. Tudi ta podjetja in njihova vodstva so del naše države in temu primerno se morajo obnašati in ravnati s finančnimi sredstvi, ki jih dobijo. Obnašati se morajo odgovorno, saj ta podjetja niso last vodstvenih kadrov, temveč so last države oziroma ljudi, ki to državo tvorimo. Vse premalokrat na glas tudi v tem Državnem zboru povemo, kakšen je naš model države. Naš model države temelji na solidarnosti. Solidarnost zagotavljamo preko plačevanja davščin in tudi preko preko prostovoljnega dela, ki ga je v naši državi izredno veliko. Aktivna generacija oziroma zaposleni plačujemo različne davščine v različne javne blagajne, štiri so, in na ta način omogočamo javno zdravstvo, šolstvo, pokojnine, bolniške, porodniške, nižje cene vrtcev, subvencioniramo podjetja, kmetijstvo, turizem, sredstva za razvoj občin, različne javne storitve, infrastrukturo in še in še in še bi lahko naštevali, kaj dobimo za naše davke. Najboljši primer naše solidarnosti oziroma našega solidarnostnega modela je pokojninska blagajna. Vsak zaposleni od svoje plače nameni določen odstotek v pokojninsko blagajno, iz nje pa upokojene generacije prejemajo pokojnino, ki so jo zaslužile. Torej skrbimo za tiste, ki so nam kot otrokom omogočili varno otroštvo in mladost, omogočili so nam razvoj. Sedaj je naša dolžnost, da poskrbimo za upokojeno generacijo in seveda tudi za generacijo, ki prihaja za nami. Za pokojnine bo aktivna generacija preko plačevanja prispevkov za pokojninsko zavarovanje letos prispevala pet cela pet milijarde evrov, ker pa to ne zadostuje za vse pokojnine kljub polni zaposlenosti, vemo, da je razlog predvsem nizka produktivnost našega gospodarstva, bo država iz proračuna namenila še slabo milijardo evrov. V letu dva tisoč devetnajst se bodo pokojnine usklajevale dvakrat, za letni dodatek upokojencev pa se s tem rebalansom namenja sto štirideset milijonov evrov, kar pomeni, da bo vsak upokojenec dobil več kot lansko leto. Druga blagajna, ki temelji na solidarnosti, je zdravstvena blagajna. Dejstvo je, da je izzivov v zdravstvu vedno več. Ni pa to nekaj novega. S težavami se naš zdravstveni sistem sooča že skoraj od osamosvojitve naprej. V tem času je bilo preveč zamujenih priložnosti, zato se čez noč nič ne da spremeniti. A ne glede na vse težave, s katerimi se soočamo, se v Sloveniji glede na izdatke za zdravstvo na prebivalca, ki so pod povprečjem članic EU in OECD, dobi veliko. Naš zdravstveni sistem je kakovosten in to predvsem zaradi požrtvovalnih zaposlenih v njem. Izziv, ki je pred nami, pa je tudi starajoča se družba ter vedno nove metode zdravljena zdravljenja in nove tehnologije. Vse skupaj zahteva več javnih sredstev, več javnih sredstev je pogojeno z večjo produktivnostjo, kot sem že povedal. Več bomo ustvarili, več bomo lahko namenili za javno zdravstvo. V zdravstveni blagajni bo letos več sredstev, cirka tri milijarde se bo zbralo iz prispevkov, ki jih plačujemo pri svojih dohodkih, dvesto milijonov evrov pa bo primaknila tudi država. Dodatna sredstva, ki jih predvidevamo, bodo namenjena za skrajševanje čakalnih dob, vlaganje v infrastrukturo, nove kadre, organizacijo upravljanja zavodov, digitalizacijo in tudi za pokrivanje izgub nekaterih javnih zavodov. Tretja blagajna je blagajna občin. tudi ta temelji na solidarnosti. Sistem je naravnan na način, da se na podlagi izračuna določi znesek na prebivalca, katerega dobi vsaka občina enakega. Letos je ta znesek petsto triinsedemdeset cela pet evra na prebivalca, kar je za dvaindvajset evrov več, kot je bilo lansko leto. Torej, bogatejše občine solidarno odstopijo del svoje dohodnine občinam, ki tega zneska s pobranimi dohodninami ne bi dosegle. Iz tega naslova bodo občine dobile štirideset milijonov evrov več kot v lanskem letu, v ta znesek pa je všteto tudi povišanje plač javnih uslužbencev. Občine bojo na ta način dobile dve cele triindvajset milijarde evrov, preostanek pa bodo pridobile iz lokalnih davščin. Zadnja javna blagajna je državni proračun, katerega prihodki znašajo deset cela petintrideset milijard evrov, odhodki pa deset cela šestnajst milijarde evrov. To pomeni, da bo država v letošnjem letu ustvarila slabih dvesto milijonov evrov presežka. Glavni prihodki, ki sestavljajo državni proračun, so DDV, trošarine, dohodnina, prejeta sredstva iz Evropske unije in pa davek na dobiček ter še nekatere druge davščine. Če se usmerim samo na nekatere glavne projekte znotraj rebalansa oziroma področja. Na področju gospodarstva je cilj dvig konkurenčnosti gospodarstva. Za gospodarstvo se namenja v tem rebalansu več sredstev za različne spodbude domačim podjetjem, tudi malim in srednjim. Dejstvo je, da mora Slovenija v naslednjih letih narediti bistveno več, da bo v svetu prepoznana po svoji konkurenčnosti, znanju, ne pa po nizkocenovni delovni sili. Da lahko povečujemo produktivnost našega gospodarstva, moramo bistveno več vlagati v znanost, raziskave in razvoj. V preteklih letih temu ni bilo tako. V letošnjem rebalansu smo to storili in za področje znanosti, raziskav in razvoja se namerja namenja tristo šestintrideset milijonov evrov. Gospodarstvo in tudi ostali podsistemi, predvsem pa mi ljudje potrebujemo sodobno infrastrukturo. S tem namenom vlagamo v razvoj javne infrastrukture s ciljem dvigniti gospodarsko rast na eni strani in izboljšati pogoje za prebivalstvo na drugi. Naš cilj je, da v naslednjih letih zaženemo kar nekaj velikih javnih infrastrukturnih projektov. Ni jih naštejem samo največje: na področju železniške infrastrukture se začenja gradnja proge Koper-Divača, ker pa samo ta odsek proge do Divače ne bo rešil problema, se bo vlagalo tudi v železniško infrastrukturo do meje z Avstrijo in Madžarsko; na področju cestne infrastrukture se bodo začela dela na posameznih odsekih tretje razvojne osi, obenem se bo investiralo v rekonstrukcijo ali novogradnjo določenih obvoznih cest; na področju obnovljivih virov se bo začela investicija v gradnjo hidroelektrarn na Savi, z zakonodajo se bo omogočila gradnja sončnih elektrarn, elektrarn na Muri v LMŠ-ju ne podpiramo; na področju okolja se bo vlagalo v oskrbo s pitno vodo, protipoplavno urejanje brežin in podobno. Seveda bi moral v tem naštevanju omeniti tudi predor Karavanke, ki se na avstrijski strani gradi že pol leta, pri nas pa na žalost vse stoji. Težava, s katero se soočamo pri izbiri izvajalca oziroma se soočajo pri izbiri, izbiri izvajalca, so stari vzorci delovanja, vzorci, ki jih želimo s časom spremeniti. V kakšnem delu je za zaplet pri izboru izvajalca vsekakor kriva zakonodaja, pa samo v manjšem obsegu. Zakaj? Če primerjamo našo in avstrijsko zakonodajo glede javnih naročil, ni bistvene razlike, saj je področje javnih naročil eno najbolj harmoniziranih v Evropski uniji. Torej je težava predvsem v usposobljenosti pripravljavcev javnih naročil in izbirnih komisij, ki vodijo postopek. Problem, resen problem, pa so tudi vodilni v teh družbah, državnih družbah, ki v Sloveniji ne znajo ali ne želijo izpeljati tako velikih poslov brez zapletov. Odgovornost je tudi na podjetjih, ki se prijavijo na javne razpise, ki se velikokrat pritožujejo brez pravih argumentov in zato nikoli ne odgovarjajo. Evropska sredstva so pomembna za naš razvojni preboj, če niso le na papirju, temveč jih znamo tudi uporabiti. V letošnjem rebalansu se pričakuje, da bomo počrpali za eno milijardo evrov evropskih sredstev. Za naš družbeni razvoj in ohranitev našega modela potrebujemo znanje in zdravo družbo. Zato je posebna skrb v tem rebalansu namenjena tudi področju izobraževanja in zdravja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ima za svoje dejavnosti namenjenih ena cela devetdeset milijarde evrov oziroma skoraj dve milijardi evrov. Več sredstev je za namenjenih za predšolsko vzgojo, osnovno in srednjo šolo, fakultete, šport, znanost, informacijsko družbo in podobno. V zdravstvu, zdravstva sem se dotaknil že pri zdravstveni blagajni. Na tem mestu bi vseeno rad povedal, da imamo tudi v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca velika pričakovanja od ministra Fakina in njegove ekipe. Njegovo delo budno spremljamo in pričakovanja so resnično velika. Vedno pa mora družba solidarnosti poskrbeti tudi za najbolj ranljive skupine. V proračunu je za socialno varnost namenjenih ena cela osemnajst milijarde evrov. Zavedamo se, da na področju sociale marsikaj ni tako, kot bi moralo biti, a ministrstvo pripravlja različne ukrepe, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo v največji meri pomagali posameznikom in družinam, ki pomoč resnično potrebujejo. V LMŠ ministrici pri teh njenih prizadevanjih stojimo ob strani. Na koncu naj omenim še okolje. Pred kratkim sem prebral članek z naslovom Medicina rešuje človeška življenja, veterina živalska, varstvo okolja pa vse. S tem namenom se okolju posveča posebna pozornost. Največ bo namenjeno zavarovanju okolja in okoljske infrastrukture, za prostorsko planiranje in stanovanjsko dejavnost ter za področje voda. Zelo velik poudarek pa bo dan podnebnim spremembam in črpanju sredstev iz podnebnega sklada. Se bo pa danes, v tej dvorani veliko govorilo o Fiskalnem svetu in njegovem stališču. Nekateri ekonomisti jim pritrjujejo, nekateri ne. Dejstvo je, da bomo porabili manj, kot bomo zbrali z davščinami, in ljudje bodo dobili na koncu več kot prejšnja leta. Pomemben pa je tudi podatek za evrsko območje, da se bo kar dvanajst držav, med njimi tudi Nemčija, v letu dva tisoč devetnajst odločilo za ekspanzivno fiskalno politiko enako kot Slovenija. Naša glavna skrb je, da zagotavljamo ustrezno razmerje med stabilnimi javnimi financami na eni strani in skrbjo skrbjo za državljane, razvoj in okolje na drugi strani. To je naš temeljni cilj in temu smo sledili pri pripravi rebalansa proračuna. Spoštovani, rebalans proračuna, ki je pred nami, je plod usklajevanja koalicijskih partneric SAB, Desus, SMC, SD in LMŠ ter tudi izvenkoalicijske partnerice Levica. Vsi smo morali storiti korak nazaj, da smo lahko storili korake naprej in pripravili rebalans proračuna, ki je je razvojno in socialno naravnan, ima presežek, saj se bo v proračunu zbralo za dvesto milijonov evrov več sredstev, kot se jih bo porabilo, znižuje dolg države, zagotavlja srednjeročno uravnoteženost javnih financ, postavlja temelje za razvoj v naslednjih letih, predvsem pa ljudem daje več za svoje davke kot do sedaj. Hvala lepa.